Jeder dritte Pilot hat zugegeben, dass er schon einmal eingeschlafen ist, und bei jedem zweiten Mal hat er festgestellt Mein Kopilot war auch eingeschlafen. Und im August 2013 sind über Großbritannien zwei Piloten eingeschlafen, Gott sei Dank ist damals nichts passiert.

Zehn Wissenschaftler im Auftrag der EASA und vier weitere Studien haben gesagt Zehn Stunden sind das Maximum, sonst ist die Sicherheit gefährdet! Das muss Leitlinie sein!

Das würde einen Mehrbetrag von 1,50 EUR pro Ticket bedeuten! Ich kenne niemanden, der sagt 1,50 EUR will ich sparen, aber elf Stunden zittern, ob nicht beide Piloten eingeschlafen sind! Die Sicherheit für die Crew, die Sicherheit für die Passagiere das muss die oberste Maxime sein und die Priorität haben! Drei Jahre hatten wir keine Bewegung, und kurz vor der Diskussion kommen Sie mit Trippelschritten und wollen so die Mehrheit hier im Parlament sichern, die Sie für gefährdet hielten. Das ist verrückt und nicht akzeptabel!

Sofort würden die Gesetze geändert, und wir würden mindestens die amerikanischen Vorschriften bekommen. Verantwortlich für einen solchen Unfall wären dann Sie, weil Sie sich geweigert haben, die zehn Stunden der Wissenschaftler zu übernehmen! Verantwortlich wären aber auch all die Kollegen, die morgen in namentlicher Abstimmung für den Kommissionsentwurf und gegen unsere Entschließung abstimmen würden.